ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og sex frá fyrstu minni hluta fjárlaganefndar nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti og fagráðuneytum varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir fyrsti minni hluti fjárlaganefndar gerir níutíu og eina breytingartillögu við frumvarpið sem samtals nema fjögur þúsund átta hundruð áttatíu og átta komma níu milljónir króna til hækkunar einstakar tillögur eru skýrðar í álitinu auk þess sem nánar verður fjallað um þær í framsögu þá gerir fyrsti minni hluti breytingartillögur við sundurliðun einu tekjur a hluta en endurskoðuð tekjuáætlun gerir ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs aukist um fjóra komma tvo milljarða liðlega frá áætlun í frumvarpinu það er álit nefndarinnar að skoða þurfi sérstaklega heilbrigðismál á milli annars og þriðju umræðu fjáraukalaga nefndin hefur kallað eftir upplýsingum um stöðu heilbrigðis hjúkrunar og öldrunarstofnana nauðsynlegt er að fara heildstætt yfir stöðu viðkomandi stofnana áður en kemur að þriðju umræðu þá var einnig ákveðið að fresta afgreiðslu heimildagreina sem falla undir fjórða grein fjáraukalagafrumvarpsins eða sjöttu grein fjárlaga tvö þúsund og sex og fara betur yfir þær heimildir í samvinnu við fjármálaráðuneytið hæstvirtur forseti hér á eftir í þessu skjali sem ég nefni hér á þessu nefndaráliti eru skýringar við einstaka breytingartillögur sem er níutíu og eitt talsins og ég ætla ekki að fara yfir hverja og eina þeirra heldur vísa ég í það nefndarálit sem ég reifa hér og er hér búið að dreifa í þingsal fyrsti minni hluti leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem skýrðar hafa verið hér að framan og gerð er tillaga um í sérstökum þingskjölum alþingi tíunda nóvember tvö þúsund og sex birkir jón jónsson einar oddur kristjánsson guðjón ólafur jónsson og bjarni benediktsson hæstvirtur forseti mig langar í örfáum orðum að fara yfir helstu breytingar og þá pólitík sem endurspeglast í því fjárlagafrumvarpi sem hér hefur verið dreift í annarri umræðu fjáraukalaga ársins tvö þúsund og sex ef við horfum til þeirra tillagna sem hér eru lagðar fram til breytinga á milli fyrstu og annarrar umræðu þá er lagt til að gjöldin eins og ég sagði áður aukist um fjóra komma níu en tekjur aukist um liðlega fjögur komma tvo milljarða samkvæmt þessu er afgangur fjárlaga ársins tvö þúsund og sex um fjörutíu og fimm milljarðar króna og breytist ekki mikið á milli fyrstu og annarrar umræðu

þau útgjöld sem lagt er til á milli fyrstu og annarrar umræðu snerta að helmingnum til heilbrigðismál það var samdóma álit nefndarmanna að skoða enn frekar málefni heilbrigðisráðuneytisins á milli annars og þriðju umræðu og við höfum kallað eftir frekari upplýsingum um stöðu einstakra málaflokka innan ráðuneytisins um stöðu einstakra stofnana og við treystum okkur ekki til þess hér við þessa fyrir þessa umræðu að koma með endanlegar tillögur er varða heilbrigðisráðuneytið fyrr en þá við þriðju umræðu fjáraukalaga ársins tvö þúsund og sex en við leggjum til og það er lagt til að um tveir milljarðar af þeim fjórum sem lagðir eru til hér í útgjöldum renni til heilbrigðismála þar ber hæst að einn milljarður mun renna til landspítala háskólasjúkrahúss til að mæta uppsöfnuðum halla við fengum forsvarsmenn háskólaspítalans á fund nefndarinnar áttum ágætan fund og fórum yfir málefni spítalans þar kom fram af hálfu forsvarsmanna spítalans að landspítalinn er í eðli sínu endastöð í heilbrigðiskerfinu tekur á móti erfiðustu tilfellunum og í raun og veru getur landspítalinn ekki vísað neinum frá sér eða vísað sjúklingum annað því þar er nú jú að öðrum heilbrigðisstofnunum ólöstuðum mesta þekkingin til staðar og þar af leiðandi koma mjög mörg erfið viðfangsefni til úrlausnar á spítalanum og oft ófyrirséð þannig að það er lagt til hér við aðra umræðu að einn milljarður muni renna til landspítalans þannig að hann geti staðið undir því mikilvæga hlutverki sem hann gegnir og mun þessi milljarður fara til þess að mæta uppsöfnuðum halla sem hefur myndast á árinu það hefur líka komið fram að það sé mjög mikilvægt og kom fram á fundi með forsvarsmönnum spítalans að það er mjög mikilvægt að spítalanum verði veitt aukið svigrúm til þess að geta innleitt breytt vinnubrögð á spítalanum en núverandi lagaumhverfi hamlar því miður forsvarsmönnum landspítalans að gera ákveðnar breytingar á rekstri þessa stóra vinnustaðar ég minni á það að framlög til þessa vinnustaðar eru um þrjátíu milljarðar króna sem eru um átta til níu prósent af fjárlögum ársins tvö þúsund og sjö því er ljóst að yfirstjórn þessa spítala verður að hafa í höndum einhver tæki til þess að geta brugðist við breyttu ástandi innan stofnunarinnar eða breytt ástandi á þann veg að það sé hægt að auka gæði þjónustunnar og fara betur með það mikla fjármagn sem fer til reksturs þessa spítala hæstvirtur forseti einnig kölluðum við til forstjóra fjórðungssjúkrahússins á akureyri hæstvirt ríkisstjórn lagði til að áttatíu milljónir yrðu settar aukalega til fjórðungssjúkrahússins á fjáraukalögum ársins tvö þúsund og sex við nánari skoðun eftir fund með forstjóra stofnunarinnar varð það skoðun meiri hluta nefndarinnar að það þyrfti að auka enn frekar framlög til fjórðungssjúkrahússins á akureyri sem gegnir lykilhlutverki í þjónustu á sviði heilbrigðismála á landsbyggðinni það kom í ljós á fundi með forstjóra stofnunarinnar að sjúkrahúsið hefur verið að stækka og eflast það er verið að sinna fleiri verkefnum þar þannig að álag á landspítala háskólasjúkrahús hefur minnkað sem því nemur eftir viðræður við forsvarsmann spítalans ákvað meiri hluti nefndarinnar að auka framlög til þess að minnka hallarekstur um tuttugu milljónir og verja öðrum tuttugu milljónir til þess að kaupa tæki fyrir fjórðungssjúkrahúsið á akureyri en það er mjög aðkallandi og brýn þörf á því sviði hjá spítalanum sem hefur verið að reyna að auka sinn tækjakost til þess að geta sinnt sínum sjúklingum með enn betri hætti og veitt betri þjónustu við þurfum ekkert við háttvirtir þingmenn hér að fara í grafgötur með það hversu mikilvægu hlutverki fjórðungssjúkrahúsið á akureyri er að sinna í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni það er skylda okkar að hlúa vel að þeirri þjónustu þannig að spítalinn geti sinnt því lögbundna hlutverki sem honum er ætlað og geti í síauknum mæli leyst sín mál mál sinna sjúklinga á heimavelli þannig að ekki þurfi að senda fólk í miklum mæli til landspítala háskólasjúkrahúss það er hagsmunamál fyrir landsbyggðina það er hagsmunamál fyrir þá sjúklinga sem til fjórðungssjúkrahússins á akureyri leita nú hæstvirtur forseti það er jafnframt gert ráð fyrir því að verja fimm hundruð milljóna af ónýttum fjárheimildum til að koma til móts við uppsafnaðan rekstrarhalla öldrunarstofnana sem eru staðsettar víða um land ég vil segja það í ljósi þessa að ég hef vissar áhyggjur af stöðu öldrunarstofnana í landinu við höfum verið að viða að okkur upplýsingum um stöðu þeirra og ljóst er að margar þeirra glíma við viðvarandi rekstrarhalla jafnvel mörg ár aftur í tímann þess vegna er mjög brýnt að við förum yfir það hvað veldur er þetta mikið launaskrið innan stofnananna er reiknilíkanið rétt upp sett hvað það varðar sérstaklega kannski gagnvart minni stofnunum sem hafa minni nýtingu og þar af leiðandi óhagstæðari rekstrareiningar við þurfum að fara betur ofan í þetta staðreyndin er sú að margar af þessum öldrunarstofnunum sérstaklega minni öldrunarstofnanir vítt og breitt um landi eru reknar af sveitarfélögunum sjálfum það segir sig sjálft þegar viðkomandi stofnanir eru reknar ár eftir ár í miklum taprekstri þá hefur það óhjákvæmilega mikil áhrif á stöðu viðkomandi sveitarfélaga og mun þar af leiðandi í framtíðinni geta leitt til þess að þessi sveitarfélög eigi erfiðara með að sinna sínum lögbundnu hlutverkum þar sem eigið fé þessara sveitarfélaga fer hugsanlega í það að greiða niður þennan mikla hallarekstur þannig að hæstvirtur forseti ég tel mjög mikilvægt að við í fjárlaganefnd förum yfir þessi mál það getur vel verið að það taki langan tíma að fara í heild sinni yfir öldrunarmálin almennt sem og málefni heilbrigðisráðuneytisins en það er að minnsta kosti ómaksins vert að við nefndarmenn í fjárlaganefnd förum betur yfir þessi mikilvægu málefni því það eru þessi mál

það er kannski þannig líka sem fólk hugsar þegar það ákveður sér framtíðarbúsetu hvernig er heilbrigðismálum sinnt á viðkomandi stað þess vegna legg ég mikla áherslu á það og veit að ég hef stuðning nefndarmanna í háttvirtri fjárlaganefnd til þess að fara betur ofan í málefni heilbrigðisráðuneytisins almennt hæstvirtur forseti einnig var lagt til að verja fjármunum eftir að búið var að setja stofnanir í ákveðið reiknilíkan sem hefur verið unnið að í heilbrigðisráðuneytinu á undanförnum missirum eftir að ákveðnar stofnanir voru settar inn í það líkan kom fram mismunur á því hvort fjárheimildir væru réttar þar sem það var ekki samkvæmt reiknilíkaninu þá var sem sagt lagt til og er lagt til í fjáraukalögum ársins tvö þúsund og sex að ákveðnar heilbrigðisstofnanir verði réttar af í tengslum og í samhengi við það reiknilíkan sem nú hefur unnið að má nefna að heilbrigðisstofnun suðurlands fær tæpar hundrað fimmtíu milljónir króna á fjáraukalögum ársins tvö þúsund og sex heilbrigðisstofnun suðurnesja um hundrað sextíu og sjö milljónir og heilbrigðisstofnun austurlands um níutíu og fjórar milljónir varðandi reiknilíkan fyrir heilbrigðisstofnanir þá höfum við lagt í það vinnu í fjárlaganefnd að fara ofan í þetta reiknilíkan ásamt embættismönnum í heilbrigðisráðuneytinu við sjáum að það eru einhverjar brotalamir í því enda er þetta reiknilíkan á því stigi að búið er að senda þetta út á heilbrigðisstofnanirnar og heilbrigðisráðuneytið á eftir að fá viðbrögð frá þessum stofnunum því var það niðurstaða milli nefndarinnar og embættismanna í heilbrigðismálaráðuneytinu að nefndin og ráðuneytið mundu eiga aftur fund eftir áramót í febrúar mars til þess að fara yfir þessi málefni og þá hvaða breytingar hafa átt sér stað á reiknilíkani fyrir heilbrigðisstofnanir þetta er mjög vandmeðfarið mál og getur haft mikil áhrif á stöðu einstakra stofnana og því er mjög brýnt að fjárlaganefnd og þingið sé mjög vel meðvitað um þær breytingar sem verið er að leggja til í þessum efnum og skylda okkar að vera vel inni í þessum málum því var það ákveðið á fundi nefndarinnar með heilbrigðisráðuneytinu að við færum sameiginlega ofan í þetta reiknilíkan í febrúar mars ársins tvö þúsund og sjö því reiknilíkanið á endanlega taka gildi fyrsta janúar árið tvö þúsund og átta og er því úrlausnarefni í fjárlagagerð fyrir árið tvö þúsund og átta hæstvirtur forseti einnig voru gerðar nokkuð miklar breytingar í heimildargreinum meðal annars um það að áttatíu og sjö milljarðar verði settir í heimildargrein til að styrkja gjaldeyrisstöðu seðlabanka íslands mér heyrist að það sé almennt samstaða um það að það sé nauðsynlegt að seðlabankinn hafi þau úrræði í því frjálsa markaðshagkerfi sem við höfum innleitt hér hafi úrræði til þess að bregðast við ef að óvæntir atburðir gerast á markaði við vitum að búið er að gefa út svokölluð jöklabréf eða krónubréf í miklum mæli erlendis og það þarf oftar en ekki mjög lítið til þess að það fari á mikið skrið og því mikilvægt að við höfum ákveðin úrræði til að bregðast við ef þróunin verður hröð á því sviði jafnframt er gert ráð fyrir tæpum tuttugu og sjö milljörðum í lántöku vegna kaupa á hlut akureyrarbæjar og reykjavíkurborgar í landsvirkjun það hefði ekki átt að koma neinum þingmanni á óvart stjórnarmeirihlutinn hér á alþingi hefur lagt fram þá stefnumörkun að það sé æskilegt að ríkið eigi eingöngu landsvirkjun meðal annars vegna þess að reykjavíkurborg er nú eigandi að einum stærsta samkeppnisaðila landsvirkjunar orkuveitu reykjavíkur það gengur ekki og ég held að menn séu sammála um það að reykjavíkurborg sé beggja vegna við borðið bæði sem hluthafi í landsvirkjun og í orkuveitu reykjavíkur það er mjög mikilvægt að við fáum skýrt eignarhald á þetta mikilvæga fyrirtæki sem gegnir mjög mikilvægu hlutverki í atvinnu og byggðalegu sjónarmiði því þetta fyrirtæki hefur verið að veita raforku til fyrirtækja í landinu og einstaklinga á mjög góðum kjörum ef við horfum á það og berum okkur saman við þau nágrannalönd sem við berum okkur saman við þannig að hæstvirtur forseti það er ekki með þessu verið að stíga skref í þá átt að einkavæða landsvirkjun eins og háttvirtur stjórnarandstæðingar halda hér fram

hundrað prósent í þessu mikilvæga fyrirtæki þess skal getið hér í þessari umræðu að háttvirtir þingmenn í stjórnarandstöðu innan nefndarinnar mótmæltu þessari málsmeðferð að við værum að veita þessa heimild þetta er búið að vera í umræðu innan stjórnarflokkanna stjórnarflokkarnir hafa tekið ákvörðun um að landsvirkjun verði keypt af þessum tveimur sveitarfélögum hins vegar er því ekkert til fyrirstöðu að við ræðum þessi mál í fjárlaganefnd á milli annars og þriðju umræðu og ekkert sjálfsagðara heldur en að við fáum pappírum sem snerta söluna og við getum farið yfir það í fjárlaganefnd á milli annars og þriðju umræðu þannig að hér er allt uppi á borðinu engin leyndarmál þvert á það sem háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa bent á hæstvirtur forseti ég vil að lokum ræða hér um kannski heildarsamhengið í þessu búinn að fara yfir helstu atriði sem við lögðum til í breytingum og aðalatriðið í þeim tillögum sem ríkisstjórnin hefur núna sett fram og meiri hluti fjárlaganefndar er það að styrkja velferðarkerfið það er verið að styrkja velferðarkerfið hér í gríðarlegu magni og mæta kröfum margra stofnana á þeim sviðum og tillögurnar endurspeglast í því en hér við aðra umræðu fjáraukalaga er sem sagt ekki mjög mikil breyting á afgangi

en ef við setjum þetta í samhengi þá er ríkissjóður á þessu ári að öllu óbreyttu að skila fjörutíu og fimm milljörðum í rekstrarafgang ef við tökum árið tvö þúsund og fimm þá bætast við hundrað og tólf milljarðar samkvæmt ríkisreikningi sem að ríkissjóður er að skila í afgangi ég fullyrði að nær ekkert af þeim löndum sem við berum okkur saman við getur státað af jafnmiklum árangri tæpum hundrað sextíu milljörðum í afgang á fjárlögum á árinu tvö þúsund og fimm til tvö þúsund og sex hér er um gríðarlega mikla fjármuni að ræða og það er mjög mikilvægt að við förum vel með þessa fjármuni því þetta eru fjármunir framtíðarinnar við erum ekki í dag að borga nær neina vexti við erum að fá meiri vaxtatekjur íslenski ríkissjóðurinn heldur en hann er að borga í vaxtagjöld ég vil í þessari umræðu minna á að árið nítján hundruð níutíu og átta og horfi ég nú hér á katrínu júlíusdóttur háttvirtan þingmann sem er mjög umhugað um menntamál þá var ríkissjóður að borga sem samsvaraði öllum fjárframlögum til menntamála í dag er þessi jöfnuður jákvæður við erum að hafa meira í vaxtatekjur heldur en í vaxtagjöld þetta er gríðarlegur viðsnúningur og þessir fjármunir sem við höfum verið að ná inn í ríkissjóð á undanförnum árum munu nýtast í því að við munum geta lagt enn meiri áherslu á mennta velferðar og heilbrigðismál í framtíðinni staða ríkissjóðs hefur nær aldrei verið eins sterk og hún er í dag hæstvirtur forseti það er stefnumið ríkisstjórnarinnar að skila þessari bættu afkomu til almennings í landinu bæði fjárlög tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö bera þess merki við munum áfram standa vel að heilbrigðis mennta og félagsmálum eins og ég sagði hér áðan en við munum jafnframt skila því til sem hækkar um fjórtán prósent skattleysismörkin verða níutíu þúsund krónur frá og með næstu áramótum þetta eru allt mikilvægir áfangar sem munu stuðla að því að á meðan við stöndum vörð um heilbrigðis og félagsmálin þá heldur kaupmáttur almennings áfram að aukast hann hefur aukist um sextíu prósent frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm og með aðgerðum ríkisstjórnarinnar meðal annars með lækkum matarskattarins sem mun taka gildi á næsta ári þá erum við enn að auka kaupmátt almennings í landinu það er þess vegna það er vegna góðrar stöðu ríkissjóðs og ábyrgrar ríkisstjórnar sem hefur oftar en ekki tekið mjög erfiðar ákvarðanir umdeildar ákvarðanir hvort sem það er á sviði þess að markaðsvæða ríkisfyrirtæki eða að sýna aðhald í útgjöldum á ýmsum sviðum en þá hefur ekki staðið á háttvirtu stjórnarandstöðu að koma hér upp í ræðustól hér á alþingi og mótmæla kröftuglega ef stjórnarandstaðan hefur það á tilfinningunni að ríkisstjórnin sé að gera óvinsæla hluti en er það af mannvonskunni einni sem háttvirtur ríkisstjórn hefur farið í þær aðgerðir til þess að skila ríkissjóði með þeim afgangi sem hér ber raun ber vitni er það af mannvonskunni einni nei það þarf að vera pólitískur stöðugleiki í efnahagsstjórn landsins og hvað er það sem knýr áfram framfarir í þeim löndum sem við berum okkur saman við það er pólitískur stöðugleiki það er pólitískur stöðugleiki sem hefur einkennt íslenskt samfélag á síðustu ellefu árum sé ég að háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar sem hafa nú verið í stjórnarandstöðu í nokkuð mörg ár eru nú farnir að ókyrrast hér í sætunum enda er það svo að þessi pólitíski stöðugleiki hefur skilað okkur þeim mesta árangri á vestrænum löndum sem um getur hvert sem við lítum þá fullyrði ég það að hvergi hafa skuldir ríkisins einnar þjóðar lækkað eins mikið eins og á umræddu tímabili hvergi hefur kaupmáttur almennings aukist eins mikið og raun ber vitni það er mjög eðlilegt að stjórnarandstaðan eigi erfitt með að fóta sig í þeirri umræðu sem hér fer fram vegna þess að við höfum verið að ná mjög góðum árangri á sviði efnahagsmálanna hæstvirtur forseti ég ætla svo sem ekki að hafa þessa ræðu mína mikið lengri aðalatriðið er að við erum að afgreiða hér mjög ábyrg fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og sex við erum að afgreiða hér við aðra umræðu tillögu ríkisstjórnarinnar sem munu styrkja heilbrigðiskerfið sérstaklega það er mjög mikilvægt aukning á útgjöldum hefur átt sér þar stað að sjálfsögðu getum við kennt einhverju launaskriði þar um það er eðlilegt en við erum líka að ná miklum árangri í heilbrigðisþjónustunni við erum með eina bestu heilbrigðisþjónustu í heiminum og langlífi íslendinga er sem betur fer á réttri leið við erum að ná einum besta árangri í heiminum á þessu sviði því er það eðlilegt að kostnaður aukist að sama skapi en ég bið háttvirta þingmenn stjórnarandstöðunnar eftir fund með forustumönnum landspítalans að taka tillit til þeirra óska að landspítalinn meðal annars sem og önnur fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu aðrar stofnanir geti brugðist við breyttum aðstæðum og geti verið sveigjanleg í rekstri því hefur verið kallað eftir því hér að við skoðum sérstaklega lög um starfsmenn hins opinbera það er mjög umdeilt mál en ég hvet þingmenn til þess að fara út í þá umræðu með fordómalausum hætti því það er mjög mikilvægt að við förum vel með þá peninga sem renna í heilbrigðiskerfið en að þessu sögðu þá vil ég þakka háttvirtum nefndarmönnum í fjárlaganefndinni fyrir mjög gott samstarf við höfum náð mikilli samstöðu í nefndinni meðal annars um það hverja við höfum kallað til kannski þess vegna ákváðum við að fresta heilbrigðismálunum fram í þriðju umræðu til frekari afgreiðslu í nefndinni en samstarfið hefur heilt yfir verið mjög gott þó að